Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea importa grano canadese che per le leggi nordamericane andrebbe smaltito come rifiuto, invece qui da noi in Europa diventa pasta, pane, pizze, farine e dolci. Assistiamo ad una sorta di dumping al contrario, che danneggia l'agricoltura del Mezzogiorno e attenta alla salute dei consumatori. La prassi di miscelare grani contaminati con grani privi di contaminazione al fine di ottenere partite mediamente contaminate, sia pure entro i limiti di legge, è vietata, ma alcune industrie di trasformazione giustificano questa prassi come ineludibile per il loro know how. La Commissione deve assolutamente armonizzare a livello internazionale le soglie europee di micotossine, prima tra tutte il DON.